Chtěl bych vysvětlit své hlasování v oblasti urážlivých projevů a navázat na kolegu Sośnierze. Já jsem osobně hlasoval proti tomuto návrhu, tzn. pro to, aby byla respektována větší svoboda poslanců při jejich projevech. To ovšem neznamená, že by se mělo podle mého názoru mluvit urážlivě. Na druhou stranu chci respektovat názor, který vyslovil Evropský soudní dvůr, i když s ním úplně nesouhlasím.

My jsme zde slyšeli od tohoto pána takové množství urážek. Zdá se, že budeme muset být jaksi odolnější vůči těmto výrokům, z tohoto důvodu já jsem nepodpořil tento konkrétní pozměňovací návrh. Budeme muset být odolnější, ale myslím si, že by se mělo v této sněmovně mluvit slušně.